Señor Ministro, señor Comisario, la verdad es que voy a insistir sobre lo que aquí se ha dicho ya, porque es difícil que podamos seguir otra línea y es importante que la Unión Europea, como tal, intensifique los contactos con los países miembros del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y con otros países emergentes, para que la posición con respecto a Siria sea más decisiva. Es evidente que algunos Estados miembros, por su parte, están haciendo gestiones, pero la Unión Europea tiene que tener más visibilidad en ese trabajo, tiene que tener más empuje, porque, en realidad, de lo que se está ahora mismo tratando es de evitar un conflicto armado.

Por eso, hay que presionar para que estos países que al final han acabado reconociendo al Consejo Nacional de Transición en Libia lo hagan antes de que se produzcan intervenciones militares, porque nadie quiere otra cosa que propiciar esa transición pacífica. Por eso, lo que deberíamos emitir como Parlamento, aquí, es el mensaje de que no haya ni un muerto más que pese sobre la pasividad y la inacción de los gobiernos que hoy no están propiciando justamente esa transición pacífica.